Premièrement, l'indispensable lutte contre le chômage, tout particulièrement celui des jeunes, notamment via le soutien à la formation professionnelle ou la mise en œuvre d'une garantie Jeunesse. Deuxièmement, l'accent mis en matière de pensions sur la nécessité, avant tout, d'augmenter l'âge effectif, l'âge réel de la retraite et le taux d'emploi, et ce pour garantir un premier pilier fort et solidaire.